Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla Brexit il Consiglio europeo di dicembre ha segnato una tappa importante e ci attendiamo che gli impegni della relazione comune siano rapidamente e fedelmente tradotti nel progetto di trattato e che le questioni ancora aperte siano risolte. Questo Parlamento continuerà a essere vigile e attento, il bastione per la difesa dei diritti

Realismo intelligente è incorporare il MES nel diritto europeo e attribuire al bilancio dell'Unione specifiche risorse aggiuntive per la stabilizzazione economica e per la convergenza. Noi siamo pronti su questo terreno a svolgere il nostro ruolo.